Madame la Présidente, la proposition actuelle de définition des perturbateurs endocriniens, dont il faut rappeler qu'ils sont responsables de nombreux cancers, d'un accroissement de la stérilité chez les hommes et les femmes, d'une baisse généralisée du quotient intellectuel, ou encore de troubles comportementaux chez l'enfant, n'est en aucune façon à la hauteur de la fermeté et du courage qu'il faut avoir sur ce sujet.

Aujourd'hui, la Commission se moque du monde en faisant inscrire au débotté une dérogation concernant des molécules spécialement conçues pour perturber le fonctionnement du système endocrinien. Ce n'est pas le rôle du Parlement européen d'encourager la fabrication de pesticides ayant comme mode d'action la perturbation endocrinienne. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe Europe des Nations et des Libertés, j'ai soutenu cette objection qui s'oppose à la définition des perturbateurs endocriniens proposée par la Commission.